Ik juich dat toe, want Taiwan neemt een zeer speciale plaats in en heeft het op internationaal vlak niet gemakkelijk, gezien de nooit aflatende tegenwerking van de zogenaamde Volksrepubliek China. In tegenstelling tot die zogenaamde volksrepubliek is Taiwan een democratie, en dat kan nooit genoeg benadrukt worden. Als Taiwan en China erin slagen om samen een handelsovereenkomst te sluiten, dan moet het ook mogelijk zijn om als Europese Unie te beginnen aan onderhandelingen over zo'n overeenkomst. Zoiets zou voor beide partners grote voordelen kunnen bieden.

Het zou een niet mis te verstane boodschap zijn aan communistisch China. Het voordeel voor Europese bedrijven zou een betere toegang tot de Taiwanese markt zijn. Het zou vooral ook een aanzet kunnen zijn tot een betere bescherming van de intellectuele eigendom van Europese ondernemingen, want ook al hebben de Taiwanese autoriteiten al maatregelen genomen op dat vlak, er blijft nog altijd veel werk aan de winkel.